V redu. Zdaj bo pa res postopkovni, če ni bil prejšnji. Gospod poslanec je navajal, da smo Levica koalicija. To je to.